Frau Präsidentin, die Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal Die Kommission hat aus unserer Sicht hier gute Vorschläge vorgelegt sie weisen in die richtige Richtung. Wir brauchen mehr an einer gemeinsamen Wirtschafts und Finanzpolitik in der Eurozone daran führt kein Weg vorbei, wenn wir das Ganze zusammenhalten wollen. Das bedeutet jetzt auch Der Ball liegt jetzt im Spielfeld der Mitgliedsländer. Die Mitgliedsländer müssen jetzt endlich nach Jahren der nicht funktionierenden Kooperation hinter verschlossenen Türen in der Eurogruppe auf den Boden der europäischen Demokratie zurückfinden und selbst starke Vorschläge vorlegen, wie wir eben weiterkommen. Die Vorschläge, die Sie vorgelegt haben, müssen jetzt auch zu Ergebnissen führen. Die Europäische Zentralbank kann nicht länger alleine dafür verantwortlich sein, die Eurozone zusammenzuhalten. Die Schäden, die das erzeugt, sind immer größer und nicht verantwortbar. Die Antwort darauf bedeutet aber, dass wir zu der gemeinsamen Wirtschafts und Finanzpolitik in Europa kommen müssen, statt Mario Draghi zu beschimpfen.

Das würde die Eurozone wieder auseinandertreiben, weil damit natürlich die schwächeren Staaten entsprechende höhere Lasten für ihre Staatsverschuldung zu tragen hätten. Damit treiben wir doch den Euro auseinander statt dafür zu sorgen, dass er zusammenhält. Jetzt muss es also darum gehen, dass diese Reformen nicht intergouvernemental umgesetzt werden also rund um eine Vertiefung des Europäischen Stabilitätsmechanismus, wie Herr Schäuble das möchte sondern im Rahmen der europäischen Verträge ein gemeinsames Budget, ein Eurofinanzminister, also ein EU Kommissar, der gleichzeitig der Eurogruppe vorsitzt, auch ein Mehr an sozialer Verantwortung und Investitionen.